Oprostite, mislil, da se me ne sliši, povečalo se ne bo samo število potnikov med kategoriziranimi športniki, torej ti se bodo zdaj lahko brezplačno vozili ne samo do kraja šolanja, temveč tudi do kraja treninga, pravice bodo dodatne dobili tudi invalidi, ki so bili nastanjeni v torej, invalidi dijaki in druge, kategorije invalidov, z evropsko kartico razširili pa bomo pravico brezplačnega transporta na največjo kategorijo in eno najranljivejših kategorij naših prebivalcev torej na upokojence, ki se bodo z po prvem juliju naslednje leta lahko brezplačno prevažali z vsemi, poudarjam, z vsemi javnimi medkrajevnimi prevozi, vemo, da je zasedenost prometnih sredstev javnega prevoza nizka, za vlak dosega v povprečju trideset procentov, marsikatere avtobusne linije so pa celo prazne in se bo na tak način povečala, popolnjenost, dodatno bi se rad tudi, pokomentiral predlog, poslanske skupine Levica. Jaz mislim, da bi upoštevanje njihovih amandmajev pomenilo kolaps javnega potniškega prometa, pomeni zaustavitev in transformiranje tega dela našega javnega potniškega prometa, pomeni, da bi morali iti nakup novih avtobusov, izgradnjo novih garaž, za več kot dva tisoč avtobusov pridobiti več kot stotine novih gradbenih dovoljenj, izvesti več kot stotine okoljskih presoj vpliva umeščanja garažnih hiš na, okolje, zagotoviti opremo, usposobiti, nove torej usposobiti personal za, rokovanje z opremo za vzdrževanje avtobusov, iti v javne razpise za za nakup novih vozil, novih objektov, in to so se zadeve, ki bi, če bi to upoštevali, to všečno, zahtevo, pomenilo pomenilo zaustavitev in transformiranje torej in zmanjšanje dostopnost javnega potniškega prometa, je pa res, da je ministrstvo predlagalo v v predlogu, predlagam, da se bistvu rok za podaljšanje koncesij, ponudnikov javnih potniškega prometa podaljša za dve leti, vemo, s čim smo se v preteklosti soočali, bili smo priča kartelnemu dogovoru, in zato če želimo vzpostavit tudi sistem enotnih vozovnic, kvalitetnejši sistem, enotnih vozovnic, če želimo, da bodo vozni redi med kraji usklajeni, povezani, kolega Trček je danes, v na spletnih medijih lepo pokazal, da na primer na relaciji Maribor-Celje avtobusni promet ni usklajen z železniškim, pač to tvega en čas, bi pa še želel, povedati, da da bo, da bo to se pripomoglo tudi k doseganju okoljskih ciljev, vemo, da so okoljski cilji Slovenije na področju prometa, zelo zahtevni in povečanje bistvu števila potnikov v javnem potniškem prometu bo imelo za posledice zmanjševanje individualnih načinov prevoza. To pomeni, to pomeni, da se bodo emisije, ki jih imamo danes iz, osebnih vozil, tudi strošek, ki so s tem povezani, ne samo z nakupom goriva, temveč tudi z nakupom vozil, to predstavlja vsaj tretjino tretjino proračuna povprečnega, uporabnika, se bodo zmanjšali in bodo v bistvu vsi ti ukrepi imeli en zelo pozitiven blagodejni učinek na gospodarstvo, hvala lepa.